Zatčení vůdce opozice a jeho obvinění pro velezradu a špionáž je skutečně mimořádný akt.

My poskytujeme pomoc Kambodži, měli bychom dát jasně najevo, že se nám tento postup nelíbí, že není možné tímto způsobem ovlivňovat politickou volební soutěž. Požadavek na vyslání pozorovatelské mise chci jednoznačně podpořit.